Monsieur Sógor, comme nous avons eu le plaisir de travailler ensemble dans le cadre de la mission sur la Hongrie, je connais votre attachement à la question des droits de l'homme.